Eine Bitte an die Kommission Bitte nehmen Sie die Einigkeit des Hauses mit, und verstärken Sie Ihre Aktivitäten!

Es geht zweitens um wissenschaftliche Freiheit, das sogenannte Züchterprivileg, wobei mich das Wort Privileg schon wieder ärgert. Das ist kein Privileg, sondern es geht ganz einfach darum, dass die Züchter auch ihre wissenschaftliche Freiheit behalten, es geht darum, dass der Landwirt Wahlfreiheit behält, und es geht darum, dass Lebewesen nicht patentiert werden dürfen.